Madame la Présidente, chère Madame la ministre Tytti Tuppurainen, Monsieur le négociateur en chef, cher Michel Barnier, vous avez magnifiquement démontré, cher Michel Barnier, que les propositions de Boris Johnson ne tiennent pas la route. Je m'associe pleinement aux inquiétudes formulées par ma collègue, Naomi Long, sur le futur de l'Irlande du Nord.

C'est seulement l'intérêt ultime de nos concitoyens qui doit prévaloir. Et je me souviens, cher Monsieur Nigel Farage, de votre démission, de votre liquéfaction au lendemain du référendum. Je voudrais saluer le travail de la Commission pour maintenir la cohésion de notre Europe, une Europe unie, ouverte au dialogue mais ferme dans ses intentions. Je voudrais souligner, alors que la date du 31 octobre approche, qu'il est aussi temps de réfléchir à la nature de la relation future entre l'Union européenne et le Royaume Uni.